Jest to tym bardziej zastanawiające, że kraje te leżą w środku kontynentu i stanowią naturalny korytarz łączący np.

W tej sytuacji zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie i poparcie dwóch poprawek, które złożyłem wraz z posłami z Litwy, Słowacji, Bułgarii i oczywiście Polski.